Creo que es una buena iniciativa para seguir trabajando por mejorar el mercado único europeo. Considero vital el debate de las 50 propuestas al que ha hecho referencia en su intervención. Desde aquí espero poder ayudar activamente a superar las barreras al comercio electrónico en Europa. Muchas de las barreras que existen hoy en el comercio on line están ya diagnosticadas e incluso hay propuestas concretas para combatirlas.

Creo que esta Comunicación es un buen principio y, por tanto, considero que debemos apoyarla participando activamente.